Az Európai Beruházási Bank felmentvényének árnyék jelentéstévőjeként Audy képviselőtársammal együtt nagyon fontos kérdésként kezeljük az Európai Beruházási Banknak nyújtott európai uniós garanciákat.

Ugyanakkor a hatályos rendelkezések szerint egyik európai intézménynek sincs joga felügyelni az EBB t, és ezen mi változtatni szeretnénk a későbbiek során, hogy ez ne legyen akadálya a későbbi növekedésnek. Az EU n kívüli országoknak folyósított hitelek a közösségen belül megvalósuló projekteknél nagyobb figyelmet és gondosságot igényelnek, nem csak ez előbb elmondottak miatt, hanem azért is, mert a külső fejlesztések fölött messze nem lehet olyan kontrolt gyakorolni, mint az EU n belüli beruházások esetén.

Ugyanakkor a külső projektek javarészt stratégiai fontosságú, ám politikailag nem mindig stabil térségbe áramlanak. Az Ipari Bizottság tagjaként az e térségekben megvalósuló projektek közül az energetikai kérdést szeretném megvilágítani.

Ezen országok biztonsága és fejlődése közvetlenül szolgálja az EU érdekeit, hiszen innen származik a közép kelet európai és balti országok földgázimportjának döntő, villamosenergia behozatalának pedig jelentős hányada. Elengedhetetlen tehát, hogy az EBB olyan projektek támogatására összpontosítson, amelyek közvetlenül, vagy közvetve a biztonság és az ellátásbiztonság növelését eredményezik.